A gyermekek szexuális zaklatásának és kizsákmányolásának problémája nem választható külön az internet biztonságosabbá tételének kérdésétől. A világháló nyújtotta lehetőségek a legtöbb esetben pozitív változásokat idéztek elő társadalmunkban, ebben a kérdésben azonban nem ez a helyzet.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a gyermekek, illetve a fiatalkorúak vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Ebből a szempontból a szegényebb, elsősorban kelet közép európai tagállamok fiataljai vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen a gyermekszegénység itt ölt a legriasztóbb méreteket. Mivel az internet szerepe rendkívül nagy, ezért nem is lehet kérdéses, hogy a tagállamoktól összehangolt cselekvés szükséges a probléma kezelésének tekintetében.